Señor Presidente, me corresponde hacer un doble llamamiento con motivo de este debate sobre la copia privada. Primero, al Gobierno español para que cese el ahogo, el acoso, a artistas y creadores, a los que maltrata con su política de copia privada